Paralysée par son indécision, l'Union européenne n'a réussi ni à les empêcher d'arriver en Grèce, ni à les héberger dignement. Ce qui est encore plus grave, c'est que la Commission n'en a pas tiré les leçons. Dans son discours du 16 septembre, Mme von der Leyen nous a expliqué qu'il fallait désormais ouvrir les bras aux nouvelles vagues de migrants. Elle veut abroger le règlement de Dublin pour forcer les États européens à se répartir les centaines de milliers de migrants qui arriveront en Grèce et en Italie. Comme pompe aspirante de l'immigration, on ne fait pas mieux. Et en plus, elle veut créer des voies légales d'immigration, infligeant ainsi en quelque sorte une double peine aux nations européennes. La vraie solution se situe évidemment aux antipodes de ce triste programme de soumission, elle consiste à résister fermement aux passeurs et aux États, comme la Turquie, qui facilitent notre submersion. Mais l'Union ne sera pas capable de s'y résoudre, en tout cas pas tant qu'elle sera dirigée par le trio Merkel Macron von der Leyen. C'est par des décisions politiques fortes et non pas par des arguties juridiques que les peuples européens reprendront leur destin en main.